Señor presidente, no puedo empezar mi intervención sin recordar a todas las personas que han perdido la vida por el temporal, a sus familias y seres queridos. A las personas desaparecidas, a los heridos, a todos les traslado nuestro apoyo y nuestro cariño. España ha sufrido las terribles consecuencias del temporal Gloria, pero hace pocos meses también de la DANA, donde tantos vecinos han visto cómo sus casas, sus coches, sus calles, sus empresas, sus granjas, sus campos, sus huertos, han sido destrozados. Hemos sufrido grandes pérdidas naturales y económicas en lugares necesarios para nuestro ecosistema y economía como el delta del Ebro —paraje único en Europa y tercer productor de arroz en España—, donde el crecimiento del mar ha provocado, además de daños ambientales, la desaparición de las cosechas por valor de más de cuatro millones de euros o en lugares como la Comunidad Valenciana, donde los cítricos, las infraestructuras agrarias, las hortalizas de temporada y la ganadería han sufrido pérdidas de hasta 63 millones de euros o como Baleares, que ha perdido sus playas, y tantas regiones españolas afectadas, como Andalucía, Murcia, Castilla La Mancha o Aragón. Los españoles afectados necesitan una respuesta rápida y efectiva por parte del Gobierno de España. Exigimos al Gobierno de España que evalúe las zonas afectadas con rapidez, que agilice las ayudas, que solicite el Fondo de Solidaridad a la Unión Europea y declare zona catastrófica a los municipios afectados. La Unión Europea no se puede quedar atrás.

Debe trabajar por un mayor presupuesto en la nueva PAC para tener más recursos que financien la prevención de riesgos para nuestros agricultores y ganaderos. Un Pacto Verde ambicioso, que proteja a nuestro medio ambiente ante fenómenos producidos por el cambio climático, que invierta en mejoras de las infraestructuras hidráulicas y la protección y limpieza de nuestros bosques y nuestros ríos, para prevenir futuros fenómenos meteorológicos. Europa no puede mirar hacia otro lado y debe actuar. Los españoles que han sufrido el temporal no pueden esperar ni un día más, y el Partido Popular no va a descansar hasta que estas ayudas lleguen a los afectados.